Megdöbbentő, hogy huszonhárom év után az én pártomat, az Erdélyi Magyar Néppárt tagjait, támogatóit hasonlóképpen zaklatják, megfélemlítik. Az ügyészség, a rendőrség behívatja őket, munkahelyükön keresik fel őket Szatmár, Beszterce Naszód, Hunyad, Szeben megyében, ahol aláírásukkal támogatták a pártunk létrehozását. Tudnivaló, hogy december 9 én kerül sor az országos választásokra, ezért támadják pártunkat, mivel mi a korrupció ellen vagyunk, a föderalizmust és az autonómiát, a kisebbségi jogokat hangsúlyozottan támogatjuk. Kérem Reding biztos asszonyt és a Parlamentet, a Bizottságot, hogy vizsgálják ki, hogy a Ponta Antonescu kormányzat ne sértse meg a jogállamiságot, a demokráciát, a választás szabadságát, a kisebbségi jogokat, a demokratikus pluralizmus értékeit.